Diejenigen, die hier heute ein so schreckliches Bild der Bahn gemalt haben, mit weniger Jobs, weniger Dienstleistungen, die sagen, dass alles teurer wird und dabei aber vergessen zu sagen, dass die Bahn heute noch zu 90 national ist, und anschließend erklären, dass Europa daran schuld ist, die leisten wohl wirklich eine Superdienst für die Verantwortlichen in den jeweiligen Ländern, die die Bahn seit Jahren vernachlässigen. Deshalb dürfen wir es wirklich nicht mehr weiter hinnehmen, dass Europa den Kopf hinhalten muss für das, was in den Ländern an Verantwortung nicht übernommen wird. Das haben wir auch mit diesem vierten Eisenbahnpaket ganz eindeutig gezeigt Wir wollen keine Jobs abbauen, wir wollen Effizienz! Wir wollen nicht weniger Dienstleistung, wir wollen bessere Dienstleistung! Zur Reziprozität die Kollegen sind leider nicht mehr hier, die das so schön angesprochen haben für uns ist das Prinzip einfach. Wer zuhause geschützt lebt bis 2022, der soll nicht auf anderen Märkten rumturnen, um es einfach auszudrücken. Das wollten wir, und das finden wir auch logisch. Das können wir so nehme ich an in Zukunft nochmal besprechen. Zuletzt möchte ich dann auch dem Kollegen El Khadraoui sagen Streikrecht ist für mich eine Debatte wert. Denn wenn mein Kleinkind morgens den Bus nicht bekommt, um zur Schule zu fahren, zuhause keiner mehr ist, und es in der Schule nicht ankommt, dann habe ich auch ein gesellschaftliches Problem. Unter diesem Gesichtspunkt soll man über Streik diskutieren. Ich werde das Streikrecht nie in Frage stellen, nur gewisse Konsequenzen muss man auch mit Verantwortung übernehmen. Dass das hier in einer Erwägung nichts zu suchen hat, ist klar. Da werde ich auf jeden Fall meiner Fraktion einen eindeutigen Vorschlag machen. Ich hoffe, dass Ihrerseits auch ein eindeutiger Vorschlag in Bezug auf unbundling kommt, lieber Kollege El Khadraoui, denn ich hoffe auch, dass wir als große Fraktionen da etwas weiterkommen. Zum Abschluss Nehmen Sie diese Vorschläge mit in Ihr Heimatland und machen Sie den nötigen Druck, damit es der Bahn morgen besser geht und nicht schlechter!